Preventivní restrukturalizace jako taková je samozřejmě velice důležitým nástrojem pro evropské podnikatele. Tím, že odstraníme vnitrostátní rozdíly v předpisech upravujících preventivní restrukturalizaci, podpoříme uplatňování základních svobod volného pohybu kapitálu nebo svobody usazování.

Cesta minimální harmonizace vytváří pro členské státy dostatečný prostor, aby směrnici aplikovaly podle svých vlastních potřeb a zároveň naplnily její základní záměry. Vztah dlužníka a věřitele přináší mnohdy komplikované otázky týkající se nejen obchodních vztahů, ale i lidských práv a tématu lidské důstojnosti. V České republice jde o velmi citlivou otázku. Na základě zkušeností z vlastní země vím velice dobře, že nelze všechny dlužníky vnímat jako někoho, komu je především třeba udělit lekci za lehkovážný přístup. Stejně tak dobře ale vím, že je třeba umožnit věřitelům, aby mohli účinně vymáhat svoje pohledávky. V tomto ohledu pro mě zpráva představuje dobrý kompromis, respektive obsahuje přístup, který reflektuje obě strany mince vztahu věřitele a dlužníka.